Te 52 osoby zostały brutalnie zamordowane, ich rodziny, najbliżsi nie wiedzą, gdzie zostały pochowane odebrano im nawet to prawo. Wydaje mi się, że w tej chwili powinniśmy zwrócić uwagę, że należy wszcząć niezależne, międzynarodowe śledztwo w tej sprawie.